frumvarp um greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

málið núna í kvöld og fékk á sinn fund ágúst geir ágústsson og sigríði ingibjörgu ingadóttur frá félags og tryggingamálaráðuneyti eddu rós karlsdóttur og þorkel helgason frá starfshópi sem félags og tryggingamálaráðherra fól að skoða leiðir til að koma til móts við

magnús norðdahl frá alþýðusambandi íslands stefán aðalsteinsson frá bandalagi háskólamanna elnu katrínu jónsdóttur frá kennarasambandi íslands sigurð geirsson frá íbúðalánasjóði hauk hafsteinsson frá lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins valgarð sverrisson frá lífeyrissjóði verslunarmanna árna guðmundsson frá gildi lífeyrissjóði kristján örn sigurðsson frá sameinaða lífeyrissjóðnum arnar sigurmundsson og hrafn magnússon frá landssamtökum lífeyrissjóða guðjón steingrímsson frá reiknistofu bankanna guðjón rúnarsson og jónu björk guðnadóttur frá samtökum fjármálafyrirtækja og odd ólason frá glitni ástæðan fyrir að ég les þetta allt upp hér er að við kölluðum þessa aðila alla saman í einu inn í nefndina fórum yfir málið fengum góða kynningu frá fulltrúum félagsmálaráðuneytisins og frá þeim sem unnu í þessum starfshópi og almennt voru engar athugasemdir menn mæltu eindregið með því að afgreiðslu þessa máls yrði flýtt og reynt að koma því í framkvæmd sem fyrst og þess vegna leyfðum við okkur að ljúka þessu á einum degi og koma því aftur inn í annarri umræðu á þinginu strax í kvöld það er ástæða til að þakka bæði nefndarmönnum og þeim sem brugðust skjótt við og komu inn í nefndina og unnu með okkur fyrir það að vinna vel og hratt varðandi málið frumvarpinu eins og hefur komið fram áður var vísað til nefndarinnar núna í dag og tekið þá þegar til umræðu í nefndinni um er að ræða frumvarp sem ætlað er að koma til móts við lántakendur og hindra að hækkandi greiðslubyrði heimilanna af fasteignalánum komi fjölskyldum í þrot þar sem laun hafa ekki tekið samsvarandi hækkunum

tilgangurinn er að koma í veg fyrir að hækkun viðmiðunarvísitölu láns umfram hækkun launa verði til þess að greiðslubyrði af lánum þyngist lagðar eru til gagngerar breytingar á lögum númer sextíu og þrjú nítján hundruð áttatíu og fimm um greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga meðal annars er lagt til að gildissvið laganna verði fært út þannig að þau nái til verðtryggðra fasteignaveðlána hjá opinberum lánastofnunum lífeyrissjóðum og fjármálafyrirtækjum og er skylda lögð á þessa lánveitendur að greiðslujafna afborgunum af fasteignaveðlánum í samræmi við ákvæði laganna óski lántakandi eftir því þá kveður frumvarpið á um að greiðslumark laganna sé fyrsta janúar tvö þúsund og átta þar sem þegar hefur orðið mikið misgengi á launum og lánum á fyrri hluta ársins einnig er kveðið á um nýja vísitölu greiðslujöfnunarvísitölu sem skilgreina skal og nota í stað launavísitölu við greiðslujöfnun samkvæmt frumvarpinu þessi nýja vísitala skal miðast við launavísitölu hagstofu íslands sem skal vegin með atvinnustigi til að endurspegla samdrátt í atvinnu og tekjum landsmanna þau atriði sem fengu hvað mesta umfjöllun í nefndinni voru meðal annars sjónarmið er varða rétt síðari veðhafa við greiðslujöfnun láns kostir og ókostir greiðslujöfnunar og mikilvægi þess að uppfræða lántakendur um þessa kosti og galla einnig var áhersla lögð á að meta hversu brýn þörf er á að lögin taki gildi sem fyrst það varð sem sagt niðurstaðan eftir umræðuna að það væri brýnt að ljúka þessu þannig að hægt yrði að breyta afborgunum nú strax fyrsta desember það kemur hér fram í álitinu nefndin telur brýna þörf á að frumvarpið verði afgreitt frá alþingi sem fyrst enda séu einungis nokkrir dagar í að greiðsluseðlar vegna gjalddaga fyrsta desember verði keyrðir út nú þegar hefur kaupmáttur heimilanna minnkað margir hafa orðið fyrir skerðingu á starfshlutfalli og samsvarandi tekjuskerðingu og búist er við hækkandi verðbólgu í desember í ljósi þessa þykir nefndinni augljóst að það skipti sköpum að fá lækkun greiðslubyrði strax um mánaðamótin þá telur nefndin þörf á að flýta lagasetningunni svo að hægt sé að upplýsa lántakendur um hvað í greiðslujöfnuninni felst og útrýma þeirri óvissu sem nú ríkir í samfélaginu um úrræði vegna verðtryggðra fasteignaveðlána þær upplýsingar komu fram á fundi nefndarinnar að til að breyta skilmálum veðlána með þeim hætti sem frumvarpið mælir á um þurfi samþykki síðari veðhafa þar sem veðréttur er eignarréttarvarinn og greiðslujöfnun getur rýrt veðrétt þeirra í nefndinni kom fram vilji gesta það er frá lífeyrissjóðunum og fjármálastofnununum og íbúðalánasjóði til að beita sér fyrir samkomulagi fjármálafyrirtækja lífeyrissjóða og íbúðalánasjóðs til þess að fyrir lægi samþykki síðari veðhafa þegar lánum yrði greiðslujafnað samkvæmt frumvarpinu nefndin styður slíkt samkomulag enda er það bæði tímasparnaður og hagræði fyrir lántakendur ef slíkt samþykki liggur fyrir nefndin áréttar mikilvægi þess að lántakendum séu kynntir kostir og ókostir greiðslujöfnunar og leggur áherslu á að lánveitendur verði upplýstir um að greiðslubyrði sé tímabundin en greiðslujöfnunin leiði síðar til aukins heildarkostnaðar í formi vaxta og verðbóta í nefndinni komu fram þau sjónarmið að við greiðslujöfnun þyrfti að tryggja að lánveitandi gæti ekki krafist endurskoðunar annarra skilmála lánanna það er það er ekki verið að taka ný lán sem hægt er að sem sagt breyta lánaskilmálunum heldur er þarna eingöngu verið að fara inn i þessa greiðslujöfnun og það er ekki hægt að breyta vöxtum eða öðru slíku nefndin áréttar að gefa þurfi svigrúm til að koma greiðslujöfnun á og að kveða þurfi á um í reglugerð að umsókn um greiðslujöfnun þurfi að berast ákveðnum dagafjölda fyrir þann gjalddaga sem jöfnunin á að taka til því til áherslu er lögð til breyting á sjöundu grein laganna nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu en þar er sem sagt bara ítrekað að ráðherra getur sett reglugerðinni tímamörk það er að það sé ekki hægt að koma tuttugasta og níunda eða þrítugasta einhvers mánaðar og segja ég vil fá greiðslujöfnun og hún taki gildi tveimur dögum seinna það er óframkvæmanlegt fyrir þá sem eiga að sýsla með lánin

náist fyrir fyrsta desember það kom raunar fram í nefndinni að það er ekki alveg víst að allar lánastofnanirnar nái þessu á þessum tíma en þær munu gera allt sem hægt er til þess að svo verði við afgreiðsluna skrifuðu fulltrúar árni þór sigurðsson helga sigrún harðardóttir og kristinn h gunnarsson undir álitið með fyrirvara sá fyrirvari lýtur meðal annars að því að heildaraðgerðir í þágu heimilanna og hafi ekki litið dagsins ljós og aðrar leiðir að sama marki hafi ekki verið kannaðar gaumgæfilega þetta var fyrirvari minnihlutafulltrúanna árni johnsen var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta skrifa ég sem formaður guðbjartur hannesson ármann krónu ólafsson ragnheiður ríkharðsdóttir karl fimmti matthíasson jón gunnarsson og áðurnefndir með fyrirvara

hluti af þeim lausnum sem verið er að vinna að til að bæta hag heimilanna og til þess að reyna að tryggja að fólk lendi ekki í þrotum við þær erfiðu aðstæður sem að okkur steðja í augnablikinu það voru kynnt síðastliðinn föstudag margþætt úrræði í sama tilgangi og að auki hafa verið nefnd önnur úrræði sem eru til skoðunar það er verið að vinna að greiðsluaðlögunarfrumvarpi það er verið að ræða um það með hvaða hætti sé hægt að nýta séreignarsparnað

ásamt fjölmörgu öðru sem hlýtur að verða að skoða til þess að tryggja að fólk lendi ekki í þrotum eða vandræðum eða missi húsnæði sitt